qui englobe, entre autres, les jetons et les monnaies virtuelles. Il est crucial de ne pas laisser de vide juridique et il convient de développer un cadre qui puisse assurer une meilleure sécurité pour les investisseurs ainsi que des outils de contrôle aux mains des régulateurs. Si leur classification comme instrument financier peut paraître une option intéressante, il convient d'en mesurer toutes les implications et, notamment, le risque d'appliquer des règles inadaptées à ce secteur naissant. L'Europe qui protège dispose là d'une belle occasion de prendre